Das Milchpaket, das wir morgen nach langen Verhandlungen beschließen werden, halte ich prinzipiell für begrüßenswert. Das Ziel ist, die Stellung der Bauern in der Wertschöpfkette zu stärken. Das Parlament erkennt an, dass die Verhandlungsposition der Bauern im Milchmarkt gegenüber den Handelsketten zu schwach ist.

Der Erzeugerpreis beträgt immerhin nur einen Bruchteil des Verkaufspreises. Das, was wir morgen beschließen, wird weder die Situation der Milcherzeuger verbessern, noch eine nachhaltige Lösung für den hochsensiblen Milchmarkt bieten. Auch von einem soft lending und das wurde bereits angesprochen kann keine Rede sein. Die Einführung von eigenen Erzeugergemeinschaften muss jeder Mitgliedstaat für sich selbst bewerten. Ein erzeugerdominiertes System gibt es in Form der Genossenschaften bereits. Für manche Mitgliedstaaten hat es daher mehr Sinn, die Genossenschaften weiterzuentwickeln.

Vor allem in Bergregionen wird das die Schlüsselfrage sein. Viele Milchbetriebe spezialisieren sich dort auf Qualitätsproduktion. Qualität muss sich aber lohnen, und deshalb ist der Schutz der europäischen Qualitätserzeugnisse das oberste Ziel. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten diese Instrumente nun auch annehmen. Dies bietet einen Zusatznutzen und fördert die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem für die am stärksten benachteiligten ländlichen Gebiete. Dieses Milchpaket ist ein erster Schritt, um den angeschlagenen Milchsektor zu unterstützen.

Für diese absolut freie Marktsituation und die volatilen Preise müssen dringend weitere Maßnahmen folgen. Es sind Instrumente erforderlich, die für die Milchbauern in allen Mitgliedstaaten eine Lösung darstellen, die den Wert des Produkts Milch herausstellen und die den Landwirten das Überleben sichern.